A digitális egységes piac új esélyeket teremt a gazdaság fellendítésére és az életminőség javítására, a mesterséges intelligencia, és azon belül az automatizáció révén. A mobil és automatizált platformok, egyre inkább előtérbe kerülnek a digitális szolgáltatások fejlődésének köszönhetően. A mesterséges intelligencián alapuló technológia tehát a piac valamennyi ágazatát érinti, amely nemcsak rengeteg lehetőséget, hanem számos kihívást is jelent. Úgy gondolom, megfelelő tájékoztatást kell adni a fogyasztóknak arról, hogyan lehetséges emberi beavatkozás nélkül megfelelő döntést hozni. Csak egy példát említve egyre gyakrabban fordul elő, hogy orvosi, jogi, vagy műszaki területen nem kizárólag szakemberek hoznak döntést, hanem az emberi beavatkozás nélkül, automatizált formában születik. Végső soron minden fogyasztónak biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy szakemberekhez fordulhassanak, akik felülvizsgálják a döntés helyességét. Fontos ezért, hogy önmagában a technológiai fejlődés sosem válthatja ki teljesen az emberi tényezőt. A belső piacban rejlő potenciál továbbra sincs teljes mértékben kiaknázva, ezért úgy gondolom, hogy további intézkedéseket kell tenni a hatékony digitalizáció érdekében úgy, hogy a lakosságot, a fogyasztókat, valamint a kis és középvállalkozásokat helyezzük az egységes piac középpontjában.